Hvala za besedo, podpredsednica, mogoče bi bilo zanimivo, da bi nam danes en povprečni slovenski študent povedal, kaj v današnjem času pomeni študirati, koli koliko ima stroškov, koliko ima nekih, subvencij in potem bi nam mogoče lažje bilo pri tej razpravi in tudi to, da sam študij ni osnovna ali srednja šola, da bi študentje hodili le na faks, tam poslušali dolgočasna predavanja profesorjev, če lahko rečem, ampak je dosti več kot to, neko neko aktivnost, tudi pridobljene neformalne izkušnje, kajti sama diploma ti bolj malo pomaga v današnjem svetu, ampak dobro, gremo na temo, zdaj na začetku bom povedal, da v Listi Marjana Šarca podpiramo dvig minimalne urne postavke, ampak vseeno bi nekaj besed namenil študentskemu delu, ki katero njegovo uradno ime je, začasno ali občasno delo dijakov in študentov, kar že samega, same besede njegovega pomeni, kaj to delo je, zdaj Levica tukaj trdi, da gre to za prekarno delo, ne, to se z njimi, nikakor ne bi strinjal, da je študentsko delo, prekarno delo, zdaj, študent je res zavarovan preko študentske napotnice, ampak njegov namen, se pravi, namen študentskega dela, je v prvi vrsti, da je fleksibilno delo, če ponazorim z nekim primerom, se pravi, ne vem, tudi katera izmed poslanskih skupin ali pa kadar koli bi imel neko delo, ne vem, primer, Levica bi, selila svoje prostore in bi na oglas dala, da potrebuje študenta, ki jim pride pomagat, ta študent to vidi, se pravi, ga kako pokliče, si dvigne študentsko napotnico, čez dve uri je lahko že pri njih, prinese stole, mizo in omaro, čez tri ure dejansko že za to delo lahko dobi plačilo na svoj TRR, ne, in to je, se pravi, fleksibilno delo, da študent lahko svoj čas dejansko prilagaja in tudi svojo potrebo zdaj, velik plus tega je, se pravi, da tukaj dobi delovne izkušnje sam študent, ki mu je v tem kapitalističnem svetu in še kako potrebuje, ter tudi finančni razlogi, se pravi, da študenti lahko sploh študiramo, zdaj, večkrat je danes bila omenjena raziskava Evroštudent, po Evroštudentu bi naj vsak študent za študij potreboval okrog petsto evrov na mesec, vemo pa, koliko je v Sloveniji družin, ki lahko svojemu, sinu ali hčerki na mesec dejansko dajo petsto evrov, ob tem tudi dam, se pravi, število štipendij še vedno ni, tolikšno, kolikšno bi si lahko vsi želeli, zdaj same zlorabe študentskega dela so se v preteklosti, močno zmanjšale predvsem z EVŠ-jem, ki je danes že bil omenjen, prav tako pa so v preteklosti že bile tožbe študentov, ko se je kazala oblika redne zaposlitve, tako mislim, da je v Sloveniji bila prva tožba, kot so, študentke tožile Adrio Airways, ko so delale dejansko redno obliko zaposlitve, ki je kazala na vse redne oblike zaposlitve, delali pa so preko študentske napotnice, kasneje so to tožbo dejansko na sodišču, dobili Adria Airways jim je potem morala izplačati tudi odškodnino ter jih redno zaposliti, ne, se pravi, da tudi študentje so na žalost velikokrat prisiljeni tudi delati redne oblike preko študenta, ampak tudi študentje in mladi bodo tu morali, v sebi najti pogum in se tem oblikam zaposlitve, upreti, kajti več bo upora, več bo potem tudi delodajalci se posluževali rednih oblik, zdaj, koliko pa je sploh teh rednih oblik zaposlitve, pa mislim, da nam največ pove sam podatek iz zavoda zaposlovanje, oziroma se opravičujem, iz, pokojninskega invalidskega zavarovanja, ker statistika kaže oziroma uradni podatki, da da je povprečno plačilo na mesec študenta, se pravi tri mesece, na leto, se pravi, študent, če zasluži, dam samo en mesec upošteva v, pokojninsko invalidsko zavarovanje, mora na mesec zaslužiti okrog sedemsto evrov, neto, kar na leto pomeni, da je to povprečno dva tisoč sto evrov, in če delimo z dvanajstimi meseci, mislim, da tu pride okrog, dejansko opravi sto sedemdeset ur na mesec, kar pomeni na teden devet ur, ne, in če si devet ur dejansko pomnožimo s pet, dobimo dejansko znezek znesek, ki je pod petdeset evri, koliko študent povprečno zasluži na mesec, kar je daleč od tega, da bi to ti zaslužki kazali neko redno obliko zaposlitve, obenem pa tudi podatki iz, zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje kažejo, da je več kot petdeset procentov študentov pridobi manj kot en mesec, se pravi manj kot en mesec plačajo v pokojninsko invalidsko zavarovanje, se pravi, da od sto tisoč študentov in dijakov, ki na leto dela, jih je več kot petdeset odstotkov dejansko dela več kot en mesec, ne, in ti podatki so dejansko relevantni, ki kažejo nekako, koliko slovenski študent dela in koliko je sploh neke redne zaposlitve, zdaj, v prvotnem predlogu je bilo tudi, da bi študentje dobili plačano malico in prevoz, kot sem na začetku povedal, bi bilo zanimivo, da bi študent povedal, katere pravice mu dejansko pripadajo, kajti samo študent že ima danes, če ima status študenta subvencioniran, prevoz, se pravi, redno linijo in tudi mestne prevoze v, študijskih mestih, prav tako pa dobi subvencionirani bolj, se pravi, malico, koliko je, teh študentskih dni na mesec, tako da menim, da v tem za študenta, dobro, poskrbljeno, zdaj, zakaj se ni s študentskim delom, hecati, če lahko rečem, in vsak nepremišljen dvig ima lahko velik padec, sem že v samem, stališču povedal, da ko je bil leta dva tisoč dvanajst prejet, ZUJF in je študentsko delo podražilo za trinajst cela štiri odstotke, je ob tem povzročil dvaindvajsetodstotni, padec panoge, ne, in prav zaradi tega smo tudi v LMŠ opozarjali, da nekontroliran dvig bi povzročil dejansko to, da mi manj študentov in dijakov imelo sploh možnost opravljati študentskega dela, in še ena, zadeva, ki je danes bila že večkrat poudarjena, ni najboljše pripravljati zakonov na izračunu samo Ljubljane, ne, zdaj, kot sem že tudi prej povedal, je na primer v Prekmurju šestdeset odstotkov urnih postavk pod pet evrov na uro, v osrednji Sloveniji pa manj kot trideset odstotkov, ne, in že ti podatki dejansko se, zelo, zelo razlikujejo in tudi v svojem kraju, če lahko povem, ko je bil ta dvig leta dva tisoč dvanajst na štiri cela, pet evra, če se prav spomnim, dejansko si v Ormožu zelo težko dobil delo preko študentskega servisa, zdaj, kar je še potrebno povedati je tudi to, da od prvega februarja leta dva tisoč petnajst, študentje, ki jih na leto študentsko delo opravlja več kot sto tisoč študentov in dijakov, plača je več kot šestdeset milijonov evrov v pokojninsko in, invalidsko blagajno, kar pa vemo, da ni niti približno, zanemarljiv, znesek, zdaj preko študentskega dela, gre tudi koncesija za gradnjo študentskih domov, potem prispevki za zdravstveno zavarovanje in tudi za same štipendije, ne, in prav ti razlogi so še za to toliko bolj pomembni, zakaj se z, z dvigom minimalne urne študentske postavke ne smemo igrati in ogroziti, se pravi, študentsko delo in, zaslužek študentov, kajti dejansko bi ogrozili tudi gradnje novih študentskih domov, število štipendij in še marsičesa drugega, zdaj, kaj ve za to, tako, pomembno temo, smo se v poslanski skupini lista Marjana Šarca že junija dejansko pozvali vse, udeležence oziroma te, ki se jih te zadeve tičejo, da podajo svoje mnenje, mnenja, so bila, zelo različna, smo pa se tudi zelo resno lotili, če lahko rečem, pogajanj z Levico, in veseli me, da smo dejansko prišli, do konsenza, če lahko, tako rečem, tudi nenazadnje današnja razprava govori o tem, da vsi podpiramo neki dvig, ki je normalen, če lahko uporabim ta izraz, zdaj, zakaj mogoče ne bo sprejet predlog, ki je bil skorajda dogovorjeno, če lahko tako rečem, zato ker se premalo mogoče zavedamo, da je danes po tridesetih letih v Sloveniji nimamo vlade, ki smo imeli v preteklosti, se pravi, vlado, ki je imela večinsko podporo v državnem zboru, ampak imamo manjšinsko vlado, in temu bi se potem morale prilagoditi tudi vse vse instance, ki, zraven tega delujejo, vemo, da je bil ESS, dialog na ESS-ju porušen, zdaj nekateri govorijo zaradi tega, nekateri govorijo zaradi drugega, samo menim, da je dialog na ESS-ju bil porušen zaradi več dejavnikov in, menim, da je to predsednik vlade odigral pomembno vlogo, da je ta, dialog, spet, vzpostavil nazaj, in kot neko opozorilo, da se tudi ESS, koliko je ministrstvo na odboru reklo, bo tudi sam, sam ESS prilagodil svoje delovanje trenutnemu razmerju oziroma, razmeram, ki jih imamo z, manjšinsko vlado, zdaj, govori se o teh dvajset centov, kar je boljše ali je slabo, zdaj, kot sem že povedal, imamo pet strank v vladi koalicijskega partnerja in moramo se zavedati, da je tudi potrebno zbrati šestinštirideset glasov, da gre neka zadeva skozi, žalosti me mogoče res pri tem primeru, glede na to, da smo devetdeset ali petindevetdeset odstotkov zadev, uskladili, z njim se strinjajo od Študentske organizacije Slovenije, od Mladih plus, se pravi sindikatov, in dejansko vseh deležnikov, me užalosti, če mogoče zaradi neke trme, danes, ta predlog, ki je, izboljšan, se pravi, ne bo, sprejeti. Hvala.